Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci troviamo a discutere di un paese che ha oltrepassato ogni limite nella violazione dei diritti umani, al punto che non si può più parlare di Stato di diritto. Da quando El Sisi è al potere, il governo egiziano non solo ha ricominciato a comminare sentenze di morte, cosa che non accadeva più sotto i governi passati, ma anche ha iniziato ad eseguirle. Come se non bastasse, negli ultimi mesi questo fenomeno sta crescendo a ritmi vertiginosi. Questo è solo il più grave sintomo dello scellerato inasprimento della violenza e del totale crollo dei valori dello Stato di diritto a cui si sta assistendo in Egitto. È questo il contesto in cui un mio connazionale, Giulio Regeni, è stato rapito, torturato e barbaramente ucciso. Un nostro cittadino che non riusciamo a difendere neanche da morto, perché siamo troppo deboli per farlo o perché forse sono troppo forti gli interessi economici di partenariato con l'Egitto. Se le autorità egiziane hanno permesso che fosse fatto questo a un ricercatore, coscienti che avrebbero avuto i riflettori dell'Occidente puntati su di sé, non riesco neanche a immaginare la triste sorte che tocca quotidianamente ai cittadini egiziani inermi e in totale balia di un despota. Quali altri diritti umani, quali altre norme internazionali deve violare l'Egitto prima che l'Unione europea e gli Stati membri inizino a fare qualcosa che vada oltre indignazione e dibattiti? Perché l'Alto rappresentante per i diritti umani tiene un tono dimesso su quello che sta accadendo in Egitto? Il nostro ruolo come garante dei diritti umani e dello Stato di diritto deve tradursi in fatti, siamo qui per questo.